frú forseti það er þá rétt að segja það vegna orða hæstvirts fjármálaráðherra að hann virðist vera einn á sjó því að þeir sem eiga að vera með honum til verka hafa lítið sést í salnum í þessari umræðu og helst ekki tekið þátt í henni en ég vil leggja eftirfarandi til frú forseti í ljósi þeirrar dagskrár sem er fyrir framan okkur hér eru til umræðu fjáraukalög ráðstafanir í skattamálum og tekjuskattur nú liggur það fyrir og hefur meðal annars komið fram hjá dominic strauss kahn og fleirum að afgreiðsla icesave málsins tengist ekki afgreiðslu á samvinnunni við alþjóðagjaldeyrissjóðinn háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir stakk upp á því áðan að vi á gætum tekið icesave málið út í febrúar í sjálfu sér er það ekki galin hugmynd vegna þess í ljósi orða dominic strauss kahn í ljósi afgreiðslu norðmanna nú á dögunum í ljósi þess að allt sem ríkisstjórnin hefur sagt sem þeir mundu gera sem mundu ganga frá þessu máli einn tveir og þrír hefur reynst

fara að ráði fjármálaráðherrans og snúa okkur að þeim málum sem skipta máli